Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący!

Odpowiedział sam sobie Ja wiem, was razi słowo komunistyczna w naszej nazwie, ale powiedział też Niech Pan, Panie Przewodniczący, spojrzy przez okno.

Tak powiedział ten urzędnik. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o takich sprawach, jak sytuacja w Korei Północnej, to Chiny wykazują się swego rodzaju racjonalizmem i bardzo to pochwalamy.